Ich möchte auch zuerst dem Berichterstatter für die sehr gute Zusammenarbeit danken. Wir wollten schnelle Antworten auf die Fragen statt Prozedurfragen.

Wir haben aber auch eine klare Stellungnahme abgegeben. Zum einen die Aussetzung für ein Jahr.

Für die Schweiz brauchen wir Rechtssicherheit.

Es geht uns um die Frage, dass wir Rechtssicherheit brauchen.

Das ist in Ihrer Verantwortung, Frau Kommissarin.